Aber wir diskutieren auch, wie wir die Arbeitnehmer schützen, wenn das Unternehmen dann pleitegeht und das Investment und der Arbeitsplatz beide verlorengehen. So eine Frage zu stellen, ist typisch für die EU und auch typisch für dieses Haus.

Was passiert, wenn das unterschiedlich geregelt ist?

für Arbeitnehmer. Aber was in dieser Diskussion deutlich wird, ist Ihr Menschenbild. Ihr Menschenbild in der EU scheint zu sein, dass der Mensch, auch der Arbeitnehmer, keine eigenverantwortliche Entscheidung treffen kann. Er ist also unmündig, und er ist also nicht frei. Das ist nicht mein Menschenbild. Der Mensch ist für sein Handeln verantwortlich. Der Mensch ist mündig, und der Mensch ist frei.